virðulegi forseti það er skemmst frá því að segja að skýrsla ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga í janúar júní tvö þúsund og þrettán er einfaldlega falleinkunn fyrir framkvæmd fjárlaga á íslandi það er ánægjulegt að bak við þetta álit fjárlaganefndar er algjör samstaða milli flokka

fara í úrbætur þar skrifa allir þeir háttvirtu nefndarmenn sem voru á viðkomandi fundi en þar á undan hafði farið fram umræða sem menn voru sáttir ein að breyta vinnubrögðum og taka á þessum þáttum hér eru allir háttvirtir þingmenn úr öllum flokkum að taka þátt í þessari umræðu úr háttvirtri fjárlaganefnd fyrir utan þá sem ekki gátu verið eins og háttvirtur þingmaður oddný g halldórsdóttir sem er forfölluð en um þetta mál hefur verið það er afstaða fjárlaganefndar hefur verið góð samstaða á milli flokka

stöðu mála og hvað í rauninni er að sem er margt og hvað er hægt að gera til úrbóta ríkisendurskoðun er með þrjár ábendingar til fjárlaganefndar það er í fyrsta lagi auka þarf aga í fjárlagaframkvæmd og stöðva ítrekaðan hallarekstur í öðru lagi ákveða þarf hvernig vinna eigi á uppsöfnuðum halla stofnana sem ná að laga rekstur sinn þriðja bæta þarf áætlanagerð vegna nokkurra fjárlagaliða bara svo við setjum þetta í samhengi það kemur hér fram í álitinu virðulegi forseti má færa rök fyrir því að framkvæmd fjárlaga á íslandi sé fullkomlega stjórnlaus eins og staðan er í dag ástandi hefur versnað núna ár frá ári það varð breyting rétt eftir hrun þá gerðist það að það varð held ég ef ég man rétt um tuttugu prósent af fjárlagaliðum sem fór yfir fjárlög sem var lítið í mælikvarða þess tíma þetta hafði verið tuttugu og sex til tuttugu og sjö prósent en hins vegar ef við skoðum á miðju ári núna og ef við berum saman hvernig staðan er á hverjum tíma á miðju ári

það að þrjátíu og átta prósent eða tæplega fjörutíu prósent af fjárlagaliðum fari fram úr þýðir einfaldlega að hér er um algjört stjórnleysi og agaleysi að ræða við verðum bara að horfast í augu við það virðulegi forseti allir háttvirtir þingmenn að hér er um algjört agaleysi að ræða í ríkisfjármálum það þarf að bæta alla þætti það þarf að bæta áætlanagerð það þarf að bæta framkvæmd og það þarf að bæta eftirfylgni og eftirlit það má líka færa rök fyrir því virðulegi forseti því það er misjafnt eftir stofnunum hverjar fara fram úr að það sé verið að umbuna þeim sem standa sig verst við erum hér að horfa upp á það sem maður lærði í stjórnmálafræðinni í gamla daga að almannavalsskólann eða public choice þar sem er sérstök kenning þar sem menn eru að greina það af hverju opinberar stofnanir stækka kannski ekki alveg í takt við pólitíska stefnumótun eða raunverulega þörf hvað veldur því þá erum við að sjá það að það er oft fylgni milli þess hvaða forstöðumenn eða aðilar hafa tengsl við fjölmiðla eða við stjórnmálamenn sem ræður því hvaða stofnanir komast upp með það að fara fram úr fjárlögum hvaða stofnanir stækka jafnt og þétt og við höfum séð það núna virðulegi forseti bara á undanförnum mánuðum að jafnvel eru einstaka hagsmunaaðilar sem fara ekkert í felur með það að þeir hafi beitt sér fyrir því að einstaka stofnanir stækki og fái aukna fjármuni auðvitað á kostnað annarra stofnana ef við skoðum virðulegi forseti hver þróunin hefur verið frá árinu tvö þúsund og sex til tvö þúsund og tólf eða tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tólf sem ég hef gert því það eru tölur sem liggja fyrir það er í ríkisreikningi það eru ekki áætlanir heldur niðurstöðutölur þar sjáum við það að það svo sannarlega hefur ekki verið sú áhersla sem margir töldu að yrði að það yrði sérstaklega varin grunnþjónustan heldur þvert á móti er aukningin hlutfallslega í öðrum stofnunum sem ekki með neinu móti er hægt að segja að sinni því sem við köllum grunnþjónustu við erum með mjög ójafna stöðu líka milli opinberra stofnana það felst í því að sumar stofnanir eru fastar á fjárlögum þær fá nær eingöngu og oft eingöngu fjármuni beint af fjárlögum þegar fjárlögin eða tekjur ríkissjóðs lækka og menn skera niður í fjárlögum kemur það beint niður á viðkomandi stofnunum fræg dæmi um það eru heilbrigðisstofnanir og menntastofnanir á meðan aðrar hafa svokallaðar markaðar tekjur að stórum hluta jafnvel öllum hluta sem eru allra handa skattar og gjöld sem renna beint til viðkomandi stofnana í stað þess að fara í ríkissjóð þar sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar ákveða það hvernig eigi að deila út fjármunum virðulegi forseti við munum flytja núna meiri hluti fjárlaganefndar við munum flytja frumvarp um markaðar tekjur að breyta þessu þannig að við komum okkur meira í takt við það sem gerist í öðrum löndum þar sem almenna reglan er sú að það er útdeilt fjármunum til viðkomandi stofnana

hæstvirtrar ríkisstjórnar það er nú reyndar þannig virðulegi forseti að í það minnsta í þeim löndum sem við búum er þokkalega góð samstaða um það að standa vörð um grunnþjónustuna en það kemur ekki fram í fjárlögunum og ekki fram í þróun framlaga til einstakra stofnana eða til einstakra málaflokka ég held virðulegi forseti að það væri hollt fyrir okkur að líta til þeirra sem hefur gengið vel því það er nú þannig virðulegi forseti að við erum ekki ein í heiminum við erum ekki eina þjóðin sem hefur farið í gegnum bankahrun og svo sannarlega eigum við meira að segja nálægt okkur hér þjóðir sem fyrir tiltölulega fáum árum voru í slíkum vanda að þau voru forsvarsmenn þeirra voru kallaðir til á hina og þessa fundi vegna þess hversu slæmt ástandið var hjá þeim af því menn vildu læra af þeim hvernig ætti ekki að gera hlutina hér er ég að vísa til svíþjóðar sérstaklega ég er hér að vísa til orða sem gera perssons opnaði ræðu þegar hann var á fundi með helstu fjármálaráðherrum o e c d hann opnaði ræðuna sína eitthvað á þeim orðum að það væri tvennt sem stæði upp úr þegar hann væri að

sérstaklega í ríkisfjármálum hvað gerðu virðulegi forseti hvað gerðu svíar við eða réttara sagt háttvirta fjárlaganefnd síðasta fór í heimsókn til svíþjóðar og fór og heimsótti fjárlaganefndina og allar helstu stofnanir á bak við það liggja ágætis minnisblaði sem við eigum hér í þinginu sem ég ætla nú að lesa úr svona helstu þætti með leyfi forseta ætla ég að lesa hér úr óformlegu minnisblaði sem ég fékk sem er dagsett þrítugasta mars tvö þúsund og tólf það hljómar svo með leyfi forseta helstu niðurstöður frá svíþjóðarferðinni eru fyrstu samstaða allra stjórnmálaflokka og embættismanna um að koma í veg fyrir að bankakreppa eins og fyrir tuttugu árum endurtæki sig í svíþjóð erum við komin á þennan stað virðulegi forseti nei við erum ekki komin á þennan stað við erum ekki komin á þann stað kannski í orði en ekki í verki að sjá þessa samstöðu öðrum til staða eru laga og verklagsreglur sem taka heildstætt á öllum þáttum opinberra fjármála og fjármálastöðugleika fjárlagafrumvarpið er heildstætt og gegnsætt þar eru allar laga og reglugerðarbreytingar sem nauðsynlegar eru til að forsendur frumvarpsins nái fram að ganga og eru birtar samhliða frumvarpinu erum við komin á þennan stað virðulegi forseti nei virðulegi forseti það er langt í frá þriðja stefnan er sett af ríkisstjórn ekki einstökum ráðuneytum eða stofnunum heldur svokölluðu top down aðferð við fjárlagagerð innan gæsalappa top down það er að segja svo sannarlega virðulegi forseti erum við ekki komin á þennan stað einfaldar fjármálareglur eru einkenni á umfjöllun um ríkisfjármál þær eru a markmið um aðgang að ríkisfjármálum sem nemur ákveðnu hlutfalli af landsframleiðslu miðað við hagsveiflu nú í nokkur ár hefur markmiðið verið eins prósents afgangur b útgjaldaþak til þriggja ára skipta tuttugu og sjö málaflokka ríkissjóðs undantekning eru vaxtagjöldin sem eru ekki með þaki enda er bókhaldið á greiðslugrunni þakið er sett hærra en sjálf fjárlögin og skapa þannig varasjóð ef hagrænar aðstæður valda hækkun útgjalda c sveitarfélögin verða a a rekin með afgangi óháð hagsveiflu ef uppgjörið er með halla eru gefin þrjú ár til að ná rekstrarafgangi sem nemur hallanum ekki erum við komin þangað fimmta lagaramminn leggur áherslu á langtímahugsun þrátt fyrir að fjárlög séu aðeins eins árs í senn a á vorþingi er lagt fram frumvarp um ríkisfjármálastefnu þar er meðal annars að finna útgjaldaþak á málaflokkum til þriggja til fjögurra ára þar er einnig að finna tekjuáætlun til jafn langs tíma b með reglulegum hætti eru gefnar út skýrslur um sjálfbærni ríkisfjármála til margra ára og áratuga c ríkisendurskoðun og óháðar nefndir hagfræðinga gefa út álit á forsendum ríkisfjármálastefnunnar og fjármálastöðugleika sjötta fjárreiðulög takmarka mjög allar breytingar á frumvarpi til fjár og fjáraukalaga stjórnarandstaða getur ekki lagt til breytingar nema að komi alveg nýtt fjárlagafrumvarp sem væri innan fjármálareglna þarna er nú langur vegur frá virðulegur forseti frá þeim raunveruleika sem við búum við upplifum háttvirtra þingmanna sem fóru í þessa heimsókn var sú að ég hef tekið samtal við þá nokkra að umhverfi í svíþjóð þetta skiptir máli þetta er ekki sem snýr bara að okkur er bara þannig að enginn stjórnmálamaður alveg sama hvar hann er á pólitíska litrófinu til vinstri eða miðjunni eða til hægri hann á möguleika á framgangi meðal almennings ef hann er grunaður um það að vera ekki ábyrgur í opinberum við verðum aldrei sammála við eigum ekki að vera sammála og við eigum að takast á um stefnu ríkisstjórna og stefnur í einstökum málum takast á um einstöku frumvörp en sá grunnur verður að vera til staðar að það sé agi í ríkisfjármálum það verður að vera algjör sátt um það milli allra stjórnmálaflokka í háttvirtu alþingi að það sé grunnur að það sé agi í ríkisfjármálum við getum ekki sagt virðulegi forseti að þetta sé allt vegna þess að við eigum eftir að vinna einhver lög og reglur því það er ekki rétt

reglugerð um framkvæmd fjárlaga og ábyrgð á fjárreiðum ríkisstofnana í a hluta gefin út tuttugasta og annan desember tvö þúsund og fjögur þar segir í fimmtándu grein með leyfi forseta forstöðumaður skal gæta þess að samræmi sé á milli útgjalda og ársáætlunar komi í ljós að heildarútgjöld að frádregnum tekjum eru meira en fjögur prósent umfram áætlun stofnunar skal forstöðumaður tafarlaust skýra stjórn hennar og ráðuneyti frá því hverjar séu ástæður þess og hvernig hann hyggist bregðast við þeim ég ætla að lesa þetta aftur virðulegi forseti komi í ljós að heildarútgjöld að frádregnum tekjum eru meira en fjögur prósent umfram áætlun stofnunar skal forstöðumaður tafarlaust skýra stjórn hennar og ráðuneyti frá því hverjar séu ástæður þess og hvernig hann hyggst bregðast við þeim þetta er allt hér það leysir forstöðumann stofnunar ekki undan skyldum sínum að hafa tilkynnt verulega umframútgjöld stofnunar til ráðuneytis honum ber jafnt sem áður skylda til þess að leita allra mögulegra úrræða til þess að bregðast við þeim vanda sem upp er kominn virðulegi forseti hér er reglugerð ef væri farið eftir þessari reglugerð

mun okkur hér á háttvirtu alþingi takast það sem ekki hefur tekist áður það hefur svo sannarlega náðst allra handa árangur hér á árunum fyrir bankahrun þá sem betur fer voru greiddar niður skuldir það voru greiddar niður skuldir ríkissjóðs og það voru greiddar niður skuldir lífeyrissjóðs ríkisstarfsmanna sem er samt sem áður gríðarlegt vandamál um níutíu milljarðar króna og ýmislegt margt gott má nefna við værum í svakalegri stöðu ef það hefði ekki tekist en okkur vantar enn þá

það hlýtur að vera óþolandi auðvitað er kannski skattgreiðandi ekki að hugsa um þetta alla daga en það hlýtur að vera óþolandi fyrir skattgreiðendur að það sé ekki farið eftir þessum lögum sem heita fjárlög

við getum sagt þá ráðherra sem eru innan ramma á sama tíma og aðrir komast upp með að fara fram úr ef við bara setjum okkur í þau spor því það er auðvitað verkefni og það er auðvitað oft erfitt menn þurfa að taka erfiðar ákvarðanir þegar menn eiga að sjá til þess að þeir eyði ekki umfram áætlanir það hlýtur að vera mjög ósanngjarnt að sumir þurfa að gera það en aðrir komast einhvern veginn upp með að fara fram úr ég held að við ættum aðeins að líta á þann þáttinn ég held að fjölmiðlar þessa lands sem því miður oft á tíðum hafa verið að eltast við mjög grunnt og hlaupið til þegar forstöðumaður einhverrar stofnunar segir hér vantar fjármuni eins og það sé bara sjálfsagt að þá komi skattgreiðendur og hlaupi til og bæti í ég held að þeir ættu aðeins að hugsa

að horfast í augu við hlutina eins og þeir eru ef við virðulegi forseta segjum hér að við viljum sjá aga í ríkisfjármálum þurfum við að fylgja því eftir hér eru nefndar nokkrar stofnanir í þessu áliti það eru nefndar nokkrar stofnanir í áliti ríkisendurskoðunar sem fara reglulega fram úr áætlun við skulum ekkert ver að blekkja okkur þarna um samspil og þetta er á ábyrgð hæstvirts ráðherra það er augljóst að hæstvirtir fagráðherrar hafa ekki tekið á þessum málum þar liggur hin pólitíska ábyrgð við þurfum ef við segjum að þessir fjárlagaliðir eigi að vera innan áætlunar eins og aðrir þurfum við stundum að taka erfiðar ákvarðanir það sem hefur gerst virðulegi forseti og verið lenska að stjórnmálamenn hafa stungið höfðinu í sandinn og látið eins og þeir sjái ekki það að það sé verið að fara fram úr fjárlögum síðan kemur ríkisendurskoðun og kemur með enn eina skýrsluna um það að það sé verið að a fram úr fjárlögum enn eina skýrsluna síðan komum við virðulegi forseti og komum hér og höldum ræðu um það að þetta sé eitthvað sem bara gangi ekki upp það þurfi að auka agann í ríkisfjármálum síðan kemur bara nýr dagur og ekkert breytist að vísu hafa hlutirnir breyst á síðasta kjörtímabili þeir hafa versnað frá ári til árs núna er það okkar ekki bara í meiri hlutanum heldur í minni hlutanum líka að sýna það að við viljum breyta þessu það þýðir það að við verðum að taka erfiðar ákvarðanir því ég held að flest ef ekki öll mál sem eru í fjárlögunum kannski ekki öll eða við erum kannski ekki sammála um þau öll en ég held að við séum sammála um það að minnsta kosti áttatíu prósent af því sem þar er inni sérstaklega sem snýr að heilbrigðismálum menntamálum félagsmálum dómsmálum löggæslumálum svo eitthvað sé tekið ýmislegt annað má nefna eru góð mál sem við vildum gjarnan gera meira af og við getum gert meira en við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti það er eitthvað sem allir þurfa að gera fjölskyldur þessa lands þurfa að gera það fyrirtæki þessa lands þurfa að gera það við stjórnmálamenn þurfum að gera það líka við höfum ekki gert það hér er fullkomið agaleysi og við þurfum að breyta þessu það er mjög gott virðulegi forseti að allir háttvirtir nefndarmenn í fjárlaganefnd séu sammála um þetta ég hef ekki heyrt einn einasta stjórnmálamann mælast til þess að við ættum að koma á agaleysi eða auknu agaleysi í ríkisfjármálum samt sem áður sjáum við hér til dæmis fyrir síðustu fjárlagagerð mjög óábyrgar tillögur sem voru greidd atkvæði um meðal annars frá stjórnarandstöðunni á sama hægt má færa full rök ári því að meiri hlutinn hafi ekki gengið nógu langt í aðhaldi og sparnaði miðað við aðstæður það má færa full rök fyrir því að meiri hlutinn hafi ekki í það minnsta er ekki enn þá búið að taka ákvörðun um það hvernig á að halda sumum fjárlagaliðum innan fjárheimilda sem hafa ekki verið innan fjárheimilda svo árum og áratugum skiptir þannig að öll eigum við sök ég er ekki hér að benda á einn eða neinn ég er bara að brýna okkur og ég vona að það verði almennur skilningur á því ekki bara innan þings heldur utan þings líka að þetta er ekkert öðruvísi heldur en alls staðar annars staðar að það er ekki hægt að eyða fjármunum sem eru ekki til á sama hátt virðulegi forseti verðum við að horfast í augu við augljós hættumerki stór hættumerki sem til dæmis eru undirliggjandi eru íbúðalánasjóður það er lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

það sem menn settu kíki fyrir blinda augað eins og til dæmis í vaðlaheiðargöngum á síðasta kjörtímabili það er algjörlega vitað að þær áætlanir munu ekki standast í það minnsta settum við ekki þær varúðarreglur sem hefðu verið nauðsynlegar þegar við ákváðum að fara í þá framkvæmd sem verður að sjálfsögðu mikil samgöngubót ég er ekkert að halda neinu öðru fram en ef við tökum ákvörðun um það að fara í eitthvað þarft verk sama hvað það er verðum við samt sem áður að vera með allar varúðarreglur og gegnsæi þegar kemur að því hvað viðkomandi hlutir munu kosta núna virðulegi forseti

starfsmanna ríkisins að öllu óbreyttu verður b deildin tóm árið tvö þúsund tuttugu og sjö það þýðir það að kostnaðurinn verður svona um þrjátíu milljarðar króna úr ríkissjóði þrjátíu milljarðar króna þrjátíu þúsund milljónir reka landspítalann ætlum við að láta eins og þetta sé bara ekki til skipti engu máli bara láta þá sem þá verða við stjórnvölinn taka á því verkefni eða ætlum við að horfast í augu við það ætlum við kannski að auka þá skuldbindingu enn frekar það er bara spurning sem við þurfum að svara íbúðalánasjóður að öllu óbreyttu og nú erum við búin að setja fjörutíu þúsund milljónir króna af skattfé í þann banka húsnæðisbanka það er flest sem bendir til þess að öllu óbreyttu þurfum við að setja aðra eins upphæð jafnvel meiri ef við grípum ekki til róttækra aðgerða við notum þá fjármuni ekki í annað það er svolítið sérstakt virðulegi forseti að standa í fjárlagagerð þar sem við erum að leita jafnvel að milljónum jafnvel minni upphæðum til þess að setja í einhver verkefni sem virkilega þörf er að setja í og síðan koma þessar risaupphæðir sem eru afgreiddar á nokkrum mínútum vegna þess að það er ekki hægt annað virðulegi forseti ég hef farið hér aðeins yfir stöðuna í málinu og staðan er ekki alvarleg hún er grafalvarleg ríkisendurskoðun er að segja að framkvæmd fjárlaga á íslandi er í molum þó er það sem ríkisendurskoðun er að segja ríkisendurskoðun er stofnun alþingis

ég hef ekki heyrt neinn færa rök fyrir því að það sem þarna er lagt fram sem er nú fyrst og fremst og eingöngu tölur staðreyndir ég hef ekki heyrt neinn halda því fram að þetta sé ekki rétt sem ríkisendurskoðun segir af öllum þeim málum sem við ræðum hér

málið því miður virðulegi forseti fær þetta ekki mikla athygli meðan það fær ekki athygli meðan við drögum ekki athyglina að því meðan við náum ekki sömu samstöðu eins og frændur vorir svíar og fleiri þjóðir verður þetta á nákvæmlega sama stað ég vonast virðulegi forseti til þess að það verði samstaða um að breyta þessu ég vonast til þess að þegar koma málefnalegar ábendingar hvort sem það er frá háttvirtri fjárlaganefnd háttvirtum þingmönnum eða ríkisendurskoðun að einstaka stjórnmálamenn sama hverjir það eru taki það ekki persónulega og fari ekki að benda á aðra vegna þess að þetta snýst ekkert um persónur þetta snýst ekkert um einstaka stjórnmálamenn þetta snýst ekkert um einstaka stjórnmálaflokka þetta snýst ekki um einstaka stjórnmálastefnur þetta snýst um heilbrigða skynsemi þetta snýst um það að ef við ætlum að ná þeim árangri sem við erum sammála um verðum við að taka á þessu verkefni þetta eru engin geimvísindi við erum svo lánsöm að hafa aðgang að öðrum þjóðum vinaþjóðum okkar sem voru eins og við með agaleysi í ríkisfjármálum sem voru að safna skuldum sem voru ekki að ná þeim árangri sem lagt var upp með og þau hafa sem viðkomandi þjóðir margar hverjar hafa sem betur fer snúið við og náð árangri og þau eru tilbúin til þess að miðla okkur af reynslu sinni virðulegi forseti það var algjör sátt um það í háttvirtri fjárlaganefnd að reyna að vekja athygli á þessu máli með því að taka þessa umræðu sérstaklega hér í dag það dugar lítt ef þetta verður bara til þess að við ræðum þetta hér í einhverjar mínútur eða kannski einhverja klukkutíma og ekkert meira gerist þá var það til

að breyta vinnubrögðum ég brýni okkur öll til að ná samstöðu um að ná aga í opinberum fjármálum ef við náum því erum við búin að breyta stjórnmálum á íslandi í grundvallaratriðum og við erum búin að

við getum auðveldlega ef vilji er til staðar verið í fremstu röð hvað þetta varðar virðulegi forseti